Le premier, autoriser les partis politiques européens à recevoir des financements de la part d'entreprises privées n'est pas acceptable. Comment un député de la commission ENVI, par exemple, pourrait appartenir à un parti politique subventionné par le géant de l'agrochimie Monsanto Bayer? Pour mettre fin à cette pratique, j'ai déposé, au nom du groupe socialiste et démocrate, un amendement demandant l'interdiction de pareille subvention. J'espère que cet amendement 30 sera soutenu par l'ensemble des groupes politiques lors du vote, ce soir, en séance plénière.

Voilà mes observations, Monsieur le Président.